Spoštovani gospod predsednik, se opravičujem, zdaj nobena skrivnost ni, kakšno je generalno naše stališče do, tako imenovanih tehničnih ovir na meji. Žica je, brez veze, žica ne opravlja, ne upravlja, nobene varnostne varnostne funkcije, to se je izkazalo zadnjih petih skoraj letih, odkar, odkar jo je Cerarjeva vlada, postavila, opravlja pa dve, dve pomembni, funkciji v državi, eno je, da je večni spomenik, histeriji in opominjanje na, na na, na to, na ta večni strah, ki ga mora generirati ta zunanji sovražnik, kar je seveda totalno ne neutemeljeno, ker se je v zadnjih torej petih letih konstantno in, redno strašilo, državljanke in državljane, kakšen kakšen strah in kakšen bo bo, da so ti, begunci, sem ministra Poklukarja v enem, pisnem vprašanju pred par tedni vprašal, kakšne so res statistike, koliko tistih, koliko kaznivih dejanj, ki se generalno zgodijo v Sloveniji, povzročijo tujci. pozivam vas, da si na spletni strani državnega zbora, preberete njegov odgovor in, presenečeni boste, nad, nad statistikami, torej koliko kaznivih dejanj, koliko, strahu vrednih dejanj opravijo tujci v Sloveniji, koliko pa, koliko pa slovenski državljani. In zdaj druga, na tej točki v kontekstu, današnje, razprave, pomembna, disfunkcija te ograje, je pa, ustvarjanju kaosa v lokalnih v v lokalnih okoljih v obmejnih, obmejnih občinah, kaos med, kaos med, občankami in občani, ki, o katerem tudi piše, vas pozivam, Večer tri dni nazaj v odgovor na obisk, ministra Poklukarja in in premierja, ob južni meji, novinarji so se sprehodili do, do do do krajanov in v glavnem pobirali izjave o tem, kaj si oni mislijo o žici, o o ograji, kakšno dodano vrednost je, v navednicah seveda je je prinesla, lokalnim skupnostim in pravijo, zdaj citiram članek: "Ograjo naj podrejo in postavijo most čez reko, veliko bolje bi bilo, če bi del tega denarja namenili za obnovo kraja. Včasih smo čez ta most hodili v najbližjo trgovino na hrvaško stran, ljudje smo še vedno prijatelji, še nedavno smo z mosta skakali v reko." To je razpoloženje med, prebivalkami in prebivalci obmejnih, obmejnih občin, ki v glavnem opozarjajo, opozarjajo na težave, ki jih, te, žice in, ograje prinašajo, infrastruktura propada. Zopet eno od naših poslanskih vprašanj, ki smo jih na pobudo, belokranjskih, belokranjskih, občank in občanov zastavili ministrici za infrastrukturo, infrastruktura propada mostovi propadajo, ceste propadajo, zaradi tega, ker je ta žica, ker je ta ograja tam postavljena, bolje bi bilo investirati vsa ta sredstva v razvoj lokalnih skupnosti, turizem, ki prav tako propada, ki ga tako rekoč ni več, poroča prav tako ta članek, iz Večera, sredstev, ki so v seštevku, zdaj prihajam na številke, osem milijonov stroškov, vojske za izvajanje patrulj tri cela šest milijona evrov, stroške vojske s postavljanjem in vzdrževanjem, dvesto tisoč evrov stroškov za postavljanje in vzdrževanje na strani policije, se pravi, dvanajst, milijonov evrov skupaj brez, samega nakupa. Potem so pa zdaj tule še nove skupne patrulje, na italijanski strani pa se bo to še malo, ta stroškovnik še malo, odebelil. Žrtve tega političnega kiksa od ograje so najbolj lokalne skupnosti, občanke in občani v obmejnih občinah, pri katerih infrastruktura, propada, kjer turizem propada, kjer morajo klicati policijo, da jim odpre vrata na ograji, da se gredo lahko v reko kopat, ker so prej lahko, delali, delali neomejeno in zdaj eni ukrepi z nekimi malimi žepninami, o številkah smo slišali v, v stališčih poslanskih skupin, tega problema ne bodo odpravile, ta problem neki, neka odprava administrativnih, administrativnih ovir tega problema ne bo, odpravila, Ta problem bo odpravljalo konkretno vlaganje v lokalni razvoj in ne v poglabljanje, reševanje nekih fiktivnih, fiktivnih problemov, ki da jih imamo, z begunci. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima Janja Sluga, izvolite.